herra forseti það er auðvitað til skammar að hæstvirtur forsætisráðherra skuli ekki gera þinginu grein fyrir því af hverju mikilvæg mál sem varða heimilin og fyrirtækin í landinu eru ekki rædd hér í þingsal hugsanlega getur blaðafulltrúi sjálfskipaður blaðafulltrúi hæstvirtur forsætisráðherra árni páll árnason gert það sem sagði að hér væru mikilvæg mál á

skipti á útsendum fulltrúum hvers konar vitleysa er þetta eiginlega það er verið að fylla hér dagskrána af alls kyns málum sem engu skipta fyrir þau brýnu viðfangsefni sem fólkið í landinu